Właściwie Pan Komisarz w międzyczasie odpowiedział na pytanie, które chciałam skończyć, ponieważ moja poprzednia wypowiedź była ciut za długa.

Przychylam się do tego, co Pan Komisarz powiedział w Brukseli odbywa się bardzo dużo wydarzeń. Siłą tego ostatniego Forum było między innymi to, że odbyło się ono poza Brukselą.